Komise svoji dlouhodobou nečinností ohrožuje zdraví celých generací svých obyvatel, kterým hrozí závažná zdravotní rizika.

Nebyli jsme schopni přijmout žádná vhodná opatření k minimalizaci expozice těchto látek vůči obyvatelstvu.

Endokrinní disruptory jsou všude, v potravinách a ve vodě, v jejich balení, v naší kosmetice, v léčivých přípravcích a dokonce i v hračkách, které dáváme našim dětem.

Dali jsme výrobcům dostatečně dlouhou dobu, aby s nějakým řešením přišli sami.

Endokrinní disruptory musí být přísně regulovány stejně jako karcinogenní a mutagenní látky nebo látky toxické pro reprodukci. To znamená, že potřebujeme regulaci ve všech odvětvích, kde jsou v současné době přítomny. Musíme se ujistit, že je postupně co nejdříve úplně vyřadíme z používání. K tomu potřebujeme určit povinné požadavky na jejich testování a identifikaci. Musíme si uvědomit, že stejně jako v případě mutagenních či karcinogenních látek neexistuje žádná bezpečná prahová hodnota expozice vůči endokrinním disruptorům. Meze, které máme nyní, například pro bisfenol A, jsou stanoveny prostě příliš vysoko. Studie ukázaly nepříznivé účinky expozice bisfenolu A daleko pod těmito limity. Kolegové, to, že bych Vás ráda poprosila o podporu naší rezoluce, je samozřejmostí. Také bych vás ráda informovala o tom, že jsme k rezoluci podali několik vylepšujících pozměňovacích návrhů, o kterých se domníváme, že lépe vyjádří frustraci, kterou v této době v souvislosti s nečinností Komise máme. Na závěr bych vám jen ráda řekla, že i pokud přijmeme další kritickou rezoluci, nebude to stačit.